Señor Presidente, el Protocolo de pesca con Mauritania expira el 31 de julio de 2012 y, dada su importancia, la Comisión ya ha solicitado al Consejo el mandato para su renegociación. Según tenemos entendido, la propuesta de mandato ya está siendo estudiada por el Consejo, que decidirá próximamente. Por nuestra parte, teniendo en cuenta el artículo 218 del Tratado, que otorga al Parlamento competencias especiales en la aprobación final de los acuerdos de pesca, ya hemos expresado nuestra intención de utilizar plenamente las posibilidades que nos otorgan tanto el Tratado como el Acuerdo marco interinstitucional para ser asociados a la tramitación de los acuerdos de pesca con derecho a la plena información

Entendemos que debemos ser vinculados al proceso ya desde la aprobación del mandato negociador. Y en este sentido, la Comisión de Pesca ha decidido iniciar con Mauritania este nuevo procedimiento, que consiste en la presentación de una pregunta oral que nos permita obtener las primeras informaciones sobre la futura negociación y la elaboración de una propuesta de resolución que concrete nuestras preocupaciones respecto a cada acuerdo —en este caso, respecto al de Mauritania—, con la solicitud de que sean tenidas en cuenta por los negociadores y formen parte del Protocolo final. El de Mauritania es un acuerdo vital, tanto para ese país como para la Unión Europea.

para la Unión Europea, es uno de los tres acuerdos mixtos que quedan en vigor, lo que permite la presencia de diversas modalidades de pesca capitales para el suministro de pescado a la Unión Europea. Un acuerdo de esta importancia y la experiencia acumulada nos dan pie para proponer toda una serie de sugerencias que se reflejarán en la resolución común que negociarán los grupos políticos en los próximos días, así como para poner de relieve una serie de preocupaciones derivadas del funcionamiento del Protocolo en vigor. Y, entre ellas, citaré las siguientes En primer lugar, la importancia que el Parlamento otorga al componente del apoyo sectorial de la contrapartida financiera y a su correcta utilización, habida cuenta de las necesidades que tienen tanto el sector como la administración pesquera mauritana a la hora de avanzar en la instauración de una política pesquera avanzada y sostenible. En segundo lugar, el papel fundamental que desempeña el comité científico conjunto y la importancia de velar por su buen funcionamiento, ya que tiene la responsabilidad de evaluar los recursos y emitir recomendaciones sobre el estado biológico de las poblaciones y, en consecuencia, sobre las posibilidades de pesca que se ponen a disposición de las distintas flotas que operan en aguas mauritanas. En tercer lugar, la necesidad de conocer mejor las capturas de otros países no comunitarios que operan en la zona, lo que supondrá una mayor exactitud a la hora de conocer cuáles son realmente los excedentes pesqueros que Mauritania pueda ofrecer a la Unión Europea, así como la preocupación por que las posibilidades de pesca que se negocien se ajusten a las necesidades reales de las flotas, evitando la tentación de pagar por peces de papel. En cuarto lugar, la relevancia para la flota pesquera de que, al tiempo que se negocian las posibilidades de pesca, se negocien también las medidas técnicas para cada pesquería, para poder poner fin a la incongruencia de que se pague por unos recursos que luego, técnicamente, es imposible capturar. Por último, la urgente necesidad de clarificar el uso que Mauritania hace de los capítulos de control incluidos en el Protocolo, tanto en lo que se refiere a su preferencia por métodos alternativos, al SLB, como a los variables criterios utilizados para los apresamientos y la importancia de que ambas partes respeten los compromisos sobre resolución de diferencias en los apresamientos que deben seguir estando presentes en el nuevo Protocolo.